Nedávne odhalenia v médiách a na sociálnych sieťach ukazujú, že sexuálne obťažovanie je problémom Európy, jej členských štátov, ale aj inštitúcií. Tak ako pri násilí na ženách, aj tu musíme hovoriť nielen o pomoci obetiam a trestaní páchateľov, ale aj o prevencii. A jedinou účinnou prevenciou je výchova od detstva k rešpektovaniu dôstojnosti každého človeka. Páchatelia sexuálneho obťažovania často zneužívajú svoje postavenie a funkciu, zatiaľ čo obetiam, ktoré sa rozhodnú toto konanie oznámiť, hrozí výpoveď, preradenie na iné miesto a záznam v osobnom spise, ktorý je prekážkou v ich ďalšej kariére. Ako poslanci môžeme len apelovať na členské štáty, aby vo svojich výchovných programoch zdôrazňovali potrebu rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého a pomáhali obetiam. No môžeme urobiť viac pre pomoc obetiam a potrestanie páchateľov sexuálneho obťažovania a násilia na pôde tohto parlamentu. Vedomie, že nevhodné správanie bude mať vážne dôsledky, napríklad aj v podobe zrážok z platu v prospech obete, by nepochybne malo preventívny účinok. Zároveň by takéto odškodnenie aspoň čiastočne kompenzovalo znevýhodnené postavenie obeti.